Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank! Auch ich begrüße es, dass die Internationale Zivilluftfahrt Organisation einen Plan zur Reduktion und Kompensation von Kohlenstoff vorgelegt hat. Wir sollten diesen aber sehr kritisch prüfen.

Dabei haben wir bisher weltweit schlechte Erfahrungen mit der Kompensation gemacht.

Drittens, was ich auch hervorheben will Eine Kompensation von Treibhausgasausstoß ist nur die zweitbeste Lösung. Wir müssen möglichst nah an das Ziel herankommen, gar keine Treibhausgase mehr auszustoßen.

Um meine Standpunkte zusammenzufassen Klimawirksame Emissionen der Luftfahrt gehen uns alle an. Die zivile Luftfahrtorganisation sollte daher ein Verfahren entwickeln, das transparent ist, und die Öffentlichkeit stärker miteinbeziehen. Insofern ist es sehr wichtig, dass gerade das Europäische Parlament diesen Plan sehr kritisch überprüfen kann.